Señora presidenta, a pesar de las dificultades y de la situación de excepción que estamos viviendo estos días, el pasado 8 de marzo muchas calles de Europa y de fuera de Europa también se tiñeron de morado. Muchas calles se llenaron de una voz que decía que queremos ser libres, queremos estar seguras, queremos tener derechos. Y es un mensaje que hoy debemos escuchar en esta Cámara, en este Parlamento. Porque seguro que todos hemos escuchado muchas veces eso de que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Pues nos hemos cansado de estar detrás. Queremos estar tomando decisiones. Queremos estar en los espacios donde se decide sobre nuestras vidas en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo social y laboral, en el ámbito de lo político. Es el momento de las mujeres. Es el momento de construir una sociedad más igualitaria, donde pongamos encima de la mesa medidas urgentes para luchar contra los estereotipos. Contra estos estereotipos que nos han situado a las mujeres siempre en el espacio de lo privado, por lo que no hemos tenido la oportunidad de formar parte de la toma de decisiones en aquellos espacios que son fundamentales para nuestras vidas. Y cuando las mujeres estamos en esos espacios, las decisiones se toman de una forma más justa y más igualitaria. Por eso queremos dar la bienvenida a la Estrategia para la Igualdad de Género que ha aprobado recientemente la Comisión y esperamos que eso suponga un paso adelante y firme en la defensa de una Europa más justa, en la defensa de una Europa más igualitaria y también de una Europa solidaria, que mire a las mujeres de otros espacios del mundo que están comenzando también a luchar por nuestros derechos. No es una opción, es una obligación. Porque tengamos clara una cuestión si queremos avanzar de forma justa en el proyecto europeo, tenemos que tener en cuenta que Europa será feminista o no será.